Aber wir müssen ihn dann auch gleichzeitig an alle türkischen Abgeordneten senden, denn der wird sonst gar nicht weitergeleitet, und wir müssen ihn selbst in der Türkei veröffentlichen, denn das wird eben auch nicht gemacht.

Ich meine, ich fand es wirklich ungeheuerlich, dass die türkische Regierung hergeht und unseren Bericht einfach falsch übersetzt und der Öffentlichkeit präsentiert und dann zusätzlich noch einen anderen eigenen Fortschrittsbericht vorgelegt hat, wo sie die Türkei als modellhaft demokratisch darstellt.